Domnule președinte, domnilor comisari, stimați colegi, astăzi dezbatem un lucru care ține de viitorul Europei, până la urmă, de viața cetățenilor și de democrație. Dar, iată, Consiliul nu este prezent, Comisia pare a fi mulțumită de pașii pe care i a făcut, noi, Parlamentul, ne am făcut treaba așa cum s a spus și suntem în aceeași situație, domnilor comisari, pentru că, iată, în fiecare săptămână putem constata că apar conturi false, că ne sunt preluate datele.

Doamna comisar spune că avem un instrument foarte puternic, dar cum îl folosim?

Să fim serioși, eu cred că Comisia trebuie să găsească mijloace comune pentru că Facebook ne a ignorat. Eu am fost într o delegație în iulie acolo. Nu a găsit nimic nou după ce a declarat că, atunci când a proiectat Facebook, nu s a gândit la protecția datelor. Eu cred că nu avem nimic până acum și peste câteva luni intrăm în alegerile europene. Nu putem lăsa cetățenii, companiile să se apere cu mastodonți, să lupte cu mastodonți. Asta este datoria Comisiei și a Consiliului.